Señora presidenta, señora comisaria, el transporte es un sector básico para el funcionamiento de nuestra economía, el mercado interior y el comercio, y su competitividad, fundamental para las industrias manufactureras y la exportación de mercancías. Sin el transporte, el mercado interior no existe, pero, además y según recoge el Tratado, es un elemento fundamental de cohesión territorial y social. Por eso, la nueva estrategia sobre movilidad y transporte, además de tener como objetivo principal la protección del medio ambiente, debe tener en cuenta estos elementos. Si queremos alcanzar el ambicioso objetivo de conseguir la descarbonización total de nuestra economía en 2050, hemos de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire de las ciudades. Necesitamos una movilidad más segura, más sostenible y más eficiente, pero también reformas no podemos crearles a los ciudadanos más problemas, debemos darles, sin duda, soluciones. Nuestras ciudades tendrán que cambiar para fomentar modos de transporte más limpios y eficientes, incorporar combustibles alternativos, electrificar el transporte e integrar nuevas formas de movilidad.